Recogemos aquí un acuerdo que ha contado desde el principio con la mejor disposición por parte de todos, una actitud que quiero reconocer y quiero agradecer especialmente a Itxaso y Mae el trabajo desempeñado, a los ponentes alternativos y también a la Comisión. Pero permítanme que subraye especialmente el papel de la Presidencia maltesa, que merece un público reconocimiento por el empeño con que ha desempeñado su presidencia semestral. Este informe quiere contribuir además al objetivo compartido de legislar mejor, de eliminar obstáculos gracias a normas más simples, porque, en este concreto aspecto de los datos de los pasajeros, la dispersión normativa, los condicionantes organizativos y la distancia que había entre lo que planteaban las normas y lo que permite la tecnología era ya hoy inaceptable una brecha que, además de penalizar la eficacia en una posible operación de rescate, abonaba la inseguridad jurídica. Así, este acuerdo con el Consejo se centra en las nuevas reglas para digitalizar el registro de pasajeros de buques y ofrecer datos completos a los servicios de rescate para mejorar su operatividad. Así protegemos el derecho y respondemos también a la necesidad de los familiares de disponer de una información constatada y segura en situaciones de emergencia y de angustia. El propósito es hacer que el número exacto de pasajeros y otra información útil esté inmediatamente disponible para los servicios de búsqueda y salvamento en caso de accidente. En la actualidad se pueden perder valiosos minutos, porque los datos de las personas a bordo son almacenados por una compañía naviera. El centro de búsqueda y de rescate tiene que pedir a la persona de contacto de la compañía la información necesaria, y, en forma digital, la información será directamente accesible. Para facilitar la asistencia a las víctimas y sus familiares, los datos registrados incluirán la nacionalidad de los pasajeros. La normativa vigente obliga a la compañía naviera a registrar el nombre, la fecha de nacimiento, el sexo y, si así lo desea el pasajero, la necesidad de asistencia especial en caso de emergencia. Además, se añade la posibilidad voluntaria de que el pasajero incluyq un número telefónico de contacto para casos de emergencia. Con arreglo a los nuevos requisitos, los datos se enviarán a la autoridad competente en formato electrónico en los quince minutos siguientes a la salida del buque. Pueden utilizarse dos medios de transmisión la ventanilla única nacional o el sistema de identificación automática, sujeto a ciertas condiciones. Los avances en el desarrollo de las ventanillas únicas nacionales espero que sirvan de base para impulsar una ventanilla única europea en un futuro. El acuerdo se caracteriza, además, por su capacidad para ofrecer soluciones y flexibilidad y contempla situaciones específicas para travesías breves que afectan a Alemania, Dinamarca y Suecia. En estos casos, se aceptará la transmisión de datos hasta una hora después del comienzo del viaje. La privacidad y la protección de datos queda garantizada por la inmediata destrucción de estas listas de pasajeros, automáticamente y sin demora injustificada, en cuanto concluya el viaje y los datos dejen de ser necesarios para apoyar a los servicios de rescate en un accidente, emergencia o para su uso en causas judiciales.